Hvala lepa za odgovor. Iz vašega izvajanja je razvidno, da te problematike ne boste rešili v kratkem času. Ponovno bi rada poudarila, da obstoječa pravna ureditev na različne načine obravnava isto pravico javnih uslužbencev, kar pa ni pravično. Kriterije in višino dodatnih dni dopusta za javne uslužbence, ki imajo otroke v starosti do petnajstega leta, dokaj fleksibilno urejajo panožne kolektivne pogodbe in podzakonski akti, ki temeljijo na ZDR - razen za javne uslužbence, ki imajo to pravico urejeno v ZDDO-ju. Tudi v primerjavi z zaposlenimi v realnem sektorju je ta kategorija uslužbencev v slabšem položaju. Pri študiju te problematike sem ugotovila, da je možno te anomalije odpraviti le z novelo zakona, ki bo poenotila kriterije in višine dodatnih dni letnega dopusta, določenih v ZDR z ZDDO-jem. To je najlažji in najkrajši postopek, da odpravimo krivice na tem področju, vse ostalo naprej pa je stvar socialnega dialoga s sindikati. Zato sem že pripravila Predlog zakona o spremembi Zakona o delavcih v državnih organih, ki naj bi se obravnaval po skrajšanem postopku. Predlog zakona bom vložila takoj po zasedanju državnega zbora. Naj še enkrat poudarim, da se nikakor ne morem strinjati, da imata dva javna uslužbenca, ki opravljata podobno ali povsem enako delo v različnih enotah javnega sektorja, različne pravice iz delovnega razmerja, da ne omenjam izpostavljanja operativnih poklicev, kot so policisti, pravosodni policisti, ki svoje delo opravljajo v izmenah, ponoči in ob praznikih, povsem nelogično ureditev ima MORS. Sprejeli so pravilnik, ki velja le za vojake in zaposlene na civilnem delu ministrstva, medtem ko pravilnik ne velja za delavce Uprave za zaščito in reševanje in Inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, zanje se uporablja ZDDO. Te kategorije javnih uslužbencev imajo še toliko večjo pravico in potrebo za dodelitev dodatnega dne dopusta za vsakega otroka do njegovega petnajstega leta starosti. Hvala.